W wyniku blokady ruchu powietrznego linie lotnicze straciły 400 milionów dolarów dziennie. Do utraty wpływów z biletów dodać należy koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu uwięzionych na lotniskach pasażerów..

Dobrym rozwiązaniem w ramach tworzonej w Unii sieci TEN T będzie stworzenie wspólnej sieci połączeń kolejowych oraz skupienie się na usprawnieniu szybkobieżnej kolei, która zapewne skutecznie pomogłaby w rozwiązywaniu tego typu problemów. Dziękuję.